Und wir möchten nicht den Vorschlag abschwächen, sondern wir möchten Innovationen unterstützen genauso, wie ich das gesagt habe.

Deswegen möchten wir ihn auch nicht im endgültigen Text sehen. Das ist nicht technologieneutral.

Nicht jeder kann ab morgen ein Elektroauto fahren, da braucht man einen Übergang, und den möchten wir eben auch mit fördern.